Costul tratării problemelor generate de obezitate se ridică la o zecime din cheltuielile totale pentru sănătate în Europa. Totuși, nu se fac deloc progrese pentru oprirea acestei tendințe. E inadmisibil faptul că lupta împotriva obezității se duce prin strategii pe hârtie absolut nimic concret. E nevoie de acțiuni vizibile și rezultate concrete. E nevoie ca oamenii să aibă la dispoziție tot ce le trebuie pentru a se feri de acest fenomen și pericol informații concrete, alimente sănătoase la prețuri decente, protecție față de publicitatea înșelătoare, mai ales la produsele pentru copii. Am propus recent un proiect pilot pentru crearea unei platforme de informare și învățare despre nutriție. L am gândit ca pe o sursă accesibilă de idei și informații, pe care să se poată baza părinții, dar și instituțiile, precum grădinițele, atunci când planifică hrana copiilor din fiecare zi.